Se aborda la tarea legislativa porque se han detectado lagunas técnicas en la gestión de las fronteras exteriores de la Unión. Actualmente, las fronteras exteriores son controladas por guardias de fronteras que verifican la autenticidad de los pasaportes y visados para aquellos nacionales de terceros países que quieren entrar en la Unión Europea para 90 días en un período de 180, pero no existe ningún procedimiento para controlar a los que, agotado el plazo autorizado, permanecen en territorio europeo de forma irregular. Así, nuestro Reglamento establece un sistema centralizado de gestión y control, a través del cual se verifica la autenticidad de los documentos de viaje de los nacionales de terceros países con el registro de los datos alfanuméricos, de los datos biométricos y la información sobre la fecha, la hora y el lugar de entrada y salida. También se crea una calculadora para el cálculo real de los 90 días autorizados. En cuanto a los objetivos del Reglamento, son dos en primer lugar, mejorar la gestión de las fronteras exteriores y prevenir la inmigración irregular y facilitar la gestión de los flujos migratorios y, en segundo lugar, contribuir a la prevención, detección e investigación de delitos terroristas y de otros delitos penales graves. Este segundo objetivo es también crucial, ya que ayudará a detectar criminales con múltiples identidades falsas, como fue el caso del terrorista que atentó en el mercadillo navideño de Berlín, que había entrado y salido de nuestras fronteras con quince identidades diferentes. Pero el acceso a la información sobre las entradas y salidas por parte de las autoridades policiales de los Estados miembros y de Europol se hará en condiciones estrictamente definidas. Esto es fundamental porque el Acuerdo interinstitucional garantiza el pleno respeto de los derechos humanos, como los relacionados con la intimidad, la protección de datos de carácter personal y los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad. Para garantizarlo, será el Supervisor Europeo de Protección de Datos el responsable de supervisar las actividades de tratamiento de datos del sistema. Además, se crea el acceso central de entradas y salidas, que es el soporte técnico de la Agencia eu LISA —su responsable—, bajo la vigilancia del Supervisor Europeo de Protección de Datos. Y, además, habrá un sitio web donde los pasajeros podrán comprobar su período de estancia. El período de retención de datos será de tres años para aquellos pasajeros de buena fe y de cinco años para los que hayan superado el período legal de estancia. También me gustaría destacar el ámbito territorial del sistema, que son las fronteras exteriores de los Estados miembros que aplican el acervo de Schengen y también aquellos países que, aunque no lo aplican, han superado la evaluación. Me refiero específicamente a Bulgaria y Rumanía este Parlamento ha defendido desde el principio la necesidad de incluir a estos dos países. Y quiero señalar que, por supuesto, en cuanto se pueda, se contará también con Croacia. Para ello, fue necesario dar acceso pasivo al VIS a Bulgaria y a Rumanía, y fue votado por abrumadora mayoría en el pasado Pleno. Es necesaria también, señorías, la interoperabilidad entre el SES y el VIS para que el sistema pueda verificar que el visado con el que se intenta entrar en la Unión Europea es un visado legal y auténtico. A los tres años de la utilización del sistema, la Comisión hará una evaluación sobre su uso. Por último, quiero destacar que el Reglamento entrará en vigor en 2020 y, para alcanzar esa fecha, son necesarios muchos procedimientos que desde el punto de vista de la implementación deben cumplirse —hablamos de licitaciones, contrataciones, desarrollo de programas, tests, etcétera—. En conclusión, considero que es fundamental que aprobemos hoy y no más tarde el Sistema de Entradas y Salidas.

Porque mejorará la identificación y la autenticidad de los documentos de viaje y, por lo tanto, identificaremos más fácilmente a criminales con identidades falsas

sabremos en tiempo real quién se ha quedado en nuestras fronteras de manera irregular protegeremos mejor la libertad de tránsito en el espacio Schengen mejorará la facilitación de entrada y salida —es decir, menos colas—, y contribuirá a más protección y a una mejor gestión de las fronteras exteriores de la Unión.